ég vil þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir þá skýrslu sem hann flutti hér áðan og fyrir þær umræður sem hér hafa farið fram sem hafa verið málefnalegar og lýsa sjálfsagt því að þingmenn gera sér mjög glögga grein fyrir alvarleika þess sem við stöndum frammi fyrir í okkar þjóðlífi ég vil taka undir sérstaklega þau ummæli háttvirts þingmanns steingríms j sigfússonar þegar hann fjallaði um mótmæli og sagði og hvatti fólk til þess sem vildi mótmæla að gæta stillingar að fara friðsamlega fram og vera innan laga og réttar þetta er grundvallaratriði sem verður að leggja áherslu á og það verður að leggja áherslu á að allir lýðræðissinnar hvar í flokki svo sem þeir standa að þeir standi saman um það að lýðræðislega kjörin stjórnvöld og embættismenn geti unnið sín verk með eðlilegum hætti tíminn er eitthvað á flokki hérna og það verður að gera þá kröfu líka til annarra sem ríka ábyrgð bera í þjóðfélaginu að þau fari þannig fram að þeir reyni að halda uppi eðlilegu þjóðfélagi og þar eru ekki síst fjölmiðlar sem bera mjög ríka ábyrgð það er ljóst að það hefur liðið langur tími og allt of langur tími án þess að þjóðin fái glögga yfirsýn og upplýsingar um það hvaða vandi sé fyrir höndum hvaða líkur séu á því að þjóðin geti risið undir þeim skuldbindingum sem á hana hafa verið lagðar hvaða tími og hvaða möguleikar eru fyrir hendi hvað framtíðin ber í skauti sínu það hefur ekki verið talað nægilega skýrt ég geri mér fyllilega grein fyrir því að það er erfitt að tala skýrt í ástandi sem er jafn ruglingslegt eins og það er í heiminum í dag samkvæmt því sem kemur fram í ársriti hins virta tímarits economist fyrir tvö þúsund og níu segir frá því að virtasta greiningarfyrirtæki í heimi standard og poor meti það þannig að tveir þriðju hlutar af öllum útlánum banka í heiminum árið tvö þúsund og sjö séu ónýt þannig að íslenska bankakerfið er ekkert í sérstakri stöðu miðað við það sem hefur verið að gerast í heiminum og finnst okkur þó nægjanlegt og yfirdrifið það sem yfir okkur hefur dunið og það sem við erum að horfa upp á þar sem menn hafa verið í alls kyns hráskinnaleik og ég vil segja að því er virðist vera að því er virðist vera skipulagðri glæpastarfsemi til

það hefur líka liðið of langur tími án þess að raunveruleg rannsókn á þeim meintu afbrotum sem ég tala hér um hafi farið af stað en við búum við annan vanda og það er sundurþykk ríkisstjórn við búum við ríkisstjórn þar sem annar stjórnarflokkurinn og stór hópur þingflokks stjórnarflokksins það er samfylkingarinnar lýsir því yfir að það sé úti um líf ríkisstjórnarinnar með einum eða öðrum hætti þá hafa þeir gert það og hvetja til kosninga þegar svo háttar til þá er útilokað fyrir slíka ríkisstjórn að geta staðið frammi fyrir og axlað þá ábyrgð sem verður að ætlast til af hverri ríkisstjórn við þær alvarlegu aðstæður sem hér eru í þjóðfélaginu við verðum því að gera kröfu til þess og ég tek undir með háttvirtum þingmanni guðjóni arnari kristjánssyni um að það verði að komast hér á starfhæf ríkisstjórn þar sem víðtæk sátt geti um helst þjóðstjórn til þess að vinna sig áfram fram að kosningum það er grundvallaratriði að þannig verði farið fram vegna þess að annar samstarfsflokkurinn alla vegana í ríkisstjórninni hefur brostið örendið þá gengur ekki að ætla að halda áfram þessari stjórnarsamvinnu það þjónar ekki hagsmunum ríkisins það þjónar ekki hagsmunum fólksins í landinu við horfum fram á vandamál sem verður að taka á verðtrygging er eitt stærsta vandamál sem heimilin í landinu horfa fram á það verður að hafa eðlilega lánastarfsemi í landinu og það verður að tryggja það að fyrirtæki sem eiga möguleika geti fengið eðlilegar lánveitingar og fyrirgreiðslu til að koma þá inn í þá starfsemi og koma og brydda upp á nýjungum til þess að atvinnulífið standist og hér verði ekki um fjöldaatvinnuleysi að ræða þetta skiptir gríðarlegu máli við höfum heyrt skilgreiningar háskólamanna á því hvað fór úrskeiðis það er fortíðarvandi sem verður skilgreindur betur þegar hlutirnir skýrast betur en það er framtíðin sem er spurningin og mikilvægasta atriðið við þurfum að móta nýtt ísland við þurfum að breyta stjórnskipuninni við þurfum að siðvæða stjórnmálin við verðum að siðvæða fjármálakerfið við verðum að koma á jöfnuði og jafnrétti og tryggja það